Frau Präsidentin, sehr geehrtes Hohes Haus! Zuerst gilt mein Dank dem Rechnungshof für die gute Zusammenarbeit eine Zusammenarbeit, wie wir sie uns auch mit dem Rat wünschen würden. Wie schon in den vergangenen Jahren empfiehlt der Haushaltskontrollausschuss auch diesmal wieder, die Entlastung des Rates und des Europäischen Rates derzeit nicht zu gewähren, sondern vorerst aufzuschieben. Wie auch in den vergangenen Jahren basiert diese Entscheidung des Europäischen Parlaments auf der mangelnden Kooperationsbereitschaft des Rates, die wiederum auf einer unterschiedlichen Rechtsauffassung, was die entlastungsgebende Instanz betrifft, beruht. Der Rat verweigert seit Jahren, die entsprechenden Unterlagen und Informationen bereitzustellen, die für eine allfällige Entlastung erforderlich wären. Im Interesse der Transparenz und aus Verantwortung der EU gegenüber ihren Unionsbürgern und den von ihnen aufgebrachten Finanzmitteln wäre es wünschenswert, würde der Rat die Tatsache anerkennen, dass der gesamte europäische Haushalt Kontrollen durch eine demokratisch legitimierte politische Institution, das Europäische Parlament, unterliegen muss.